herra forseti ég ber hér fram fyrirspurn um sprengjuleit og sprengjueyðingu fyrirspurnin er sett fram í framhaldi af brottför bandaríska varnarliðsins frá íslandi og þeim samningum sem íslenska ríkið gerði í því efni við vitum nú reyndar hvernig gekk í samningunum við bandaríkjamenn og höfum talað um það hér áður hvernig samningatæknin var hjá íslendingum og til hvers sú samningatækni leiddi hún leiddi jú til þess eins og fram hefur komið að bandaríski herinn skilur eftir ákveðnar eigur en ber enga ábyrgð á því að hreinsa til eftir sig á menguðum svæðum alveg sama í hvaða formi sú mengun er auðvitað þekkjum við það að þetta er mismunandi það eru sorphaugar sem þarf að eiga við það er jarðvegur sem hefur orðið fyrir olíuleka en síðan eru ákveðin svæði á íslandi þar sem enn liggja virkar sprengjur eftir æfingar varnarliðsins það er mikið búið að þrýsta á ríkið í gegnum árin að eyða fjármunum í sprengjuleit og eyðingu á virkum sprengjum en á sama tíma og íslenskir sprengjusérfræðingar voru við leit og eyðingu á sprengjum á átakasvæðum heimsins þá voru skólabörn að finna virkar sprengjur hér heima á íslandi og leika sér að þeim í framhaldi af einum slíkum atburði voru sett upp viðvörunarskilti á vinsælu útivistarsvæði á strandarheiði og í framhaldinu fór fram yfirborðsleit sem skilaði talsverðu magni af sprengjum í eyðingu það er þó alveg ljóst að það er mikið verk enn óunnið í leitinni og eyðingunni ekki bara á strandarheiði heldur víðar þar sem herinn stundaði æfingar æfingar sem fólu það í sér að skjóta sprengjum á skotmörk sprengjum sem ekki sprungu í öllum tilvikum heldur grófust í jörð frostlyfting og önnur náttúruleg fyrirbrigði lyfta síðan þessum stórhættulegu hlutum upp á yfirborðið þar sem börn geta rekist á þá með hugsanlegum afleiðingum sem óþarft er að útskýra það er í rauninni ótrúlegt hversu illa hefur gengið að fá íslenska ríkið til að ganga í það verk að hreinsa og stundum hefur manni fundist að partur af tregðunni blandist að einhverju leyti því að fólkið innan kerfisins bandaríkjamenn eða bandaríski herinn ætti að taka meiri þátt í því að hreinsa öll þessi svæði og þar af leiðandi hafi ekki orðið meira úr verki en raun ber vitni

þau hafi tekið við menguðum svæðum og það er þeirra að hreinsa þau við verðum að ætla að það liggi núna fyrir upplýsingar þá um gerð þessara svæða staðsetningu og umfang á menguðum svæðum þar með talið sprengjusvæðum utanríkisráðuneytið hlýtur að hafa gert áætlun um hvernig á að hreinsa upp þessi svæði og því er spurt er vitað á hvaða svæðum virkar sprengjur liggja eftir æfingar bandaríkjahers á íslandi ef svo er hvar eru þessi svæði og hver er stærð þeirra hver mun sjá um sprengjuleit og eyðingu á þessum svæðum og hvenær er áætlað að hreinsun verði lokið hver er áætlaður kostnaður við leit og eyðingu